Nachdem schon sehr viel zur Struktur der Beschlussfassung gesagt wurde, möchte ich gerne einfach nochmal daran erinnern, dass der finanzielle Schaden durch Erpressungssoftware im Jahr 2019 weltweit voraussichtlich mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar betragen wird, und die menschliche Angriffsfläche dürfte bis 2022 bei sechs Milliarden Menschen liegen.

Das heißt, wir hängen hier doch ein Stück weit zurück.